Panie Przewodniczący! Chciałem poprzeć to sprawozdanie, ale nie mogłem. Nie ma powodu, żeby jedni ludzie zabraniali drugim spożywania czegoś, wkładania czegoś do swojego organizmu. I z tego powodu nie wypadało mi głosować przeciwko temu, żeby marihuanę dopuścić, ale z drugiej strony zezwolenie nie wymaga niczego więcej niż tylko skasowania zakazu.

Ale po co? Kogo to obchodzi, co wy macie na uwadze? Po prostu skreślcie zakaz i tyle. Poza tym dlaczego dopuszczamy tylko jeden rodzaj marihuany, a nie inny rodzaj marihuany? Przecież słyszymy tutaj takie hasła jak mój brzuch, moja sprawa. To dlaczego mój brzuch, moja sprawa tylko wtedy, kiedy trzeba zabić nienarodzone dziecko, ale jak chcę sobie coś spożyć, czego ktoś inny chce mi zabronić, to już nie jest mój brzuch, moja sprawa. I nagle muszę iść do lekarza po receptę, żeby on mi zezwolił na to, bym coś przyjął do swojego organizmu.